Madame la Présidente, s'il est un pays sur lequel le Parlement européen ne manque pas de résolutions d'urgence, c'est bien la Russie.

Cela fait douze ans, par exemple, que nous n'avons pas eu de débat sur la situation en Érythrée.

J'ai signé cette résolution et je vais la voter.